virðulegi forseti ég flyt ásamt þingmönnunum guðjóni arnari kristjánssyni og grétari mar jónssyni eftirfarandi þingsályktunartillögu alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að kanna möguleika á því að tengja íslensku krónuna við aðra mynt til dæmis norsku krónuna í samráði og samstarfi við norsk stjórnvöld reynist þess ekki kostur verði kannaðir möguleikar á að taka upp evru sem gjaldmiðil með eða án samráðs við evrópusambandið meginatriðið í sambandi við þessa þingsályktunartillögu er vegna þess að það liggur fyrir að okkar mati að íslenska krónan hefur ekki dugað og það hefur ekki gengið að hafa þann gjaldmiðil þannig að nokkurt öryggi væri í það eru of miklar sveiflur og nú nýlega hefur komið í ljós að það versta sem menn höfðu spáð kom fram það varð algert efnahagshrun sem ef til vill og ég segi ekki ef til vill sem varð jafn alvarlegt og raun ber vitni vegna þess að við bjuggum við gjaldmiðil eins og íslensku krónuna á minnsta myntsvæði heims þar sem engar varnir voru fyrir hendi til að taka á málum ef til alvarlegra atriða kæmi þetta hefur legið fyrir og þetta áttu menn að geta gert sér grein fyrir sú vegferð sem var farin í sambandi við það að setja krónuna á flot láta gengið fljóta var óvarleg og það var varað við hana af mörgum meðal annars þeim sem hér stendur en þrátt fyrir það og þrátt fyrir margvísleg varnaðarorð var haldið áfram þangað til lengur var ekki hægt eða svo gott sem og vegferðin endaði að sinni með því að víðtæk gjaldeyrishöft voru sett á laggirnar svipað eins og gerðist í lok stríðsáranna eftir síðari heimsstyrjöld það er sú afleiðing og það sem við stöndum frammi fyrir eftir þessa ólánsvegferð með það að reyna að halda uppi gjaldmiðli með þeim hætti sem gert var það er fljótandi gengi sem réðist á markaðsgengi það kemur mér verulega á óvart að fyrrverandi forsætisráðherra háttvirtur þingmaður geir h haarde skuli því segja það í viðtalsþætti sem var við hann í breska sjónvarpinu þann tólfta febrúar síðastliðinn að hann telji að íslenska krónan dugi næstu ár svo lengi sem umsvif bankakerfisins verði takmörkuð en hann segir hins vegar að ef íslendingar ætli að hasla sér völl á alþjóðafjármálamörkuðum að nýju verði þeir hins vegar að taka upp nýjan gjaldmiðil hér talar maðurinn sem var einn helsti talsmaður þess að við færum þá vegferð sem við fórum með íslensku krónuna að hafa hana á floti óvarða eða svo gott sem með sáralítinn gjaldeyrisvaraforða sú vegferð var farin og nú er sagt að hún dugi næstu árin svo lengi sem umsvif bankakerfisins verði takmörkuð en eigi íslendingar að hasla sér völl að nýju sem þjóð meðal þjóða þá dugi gjaldmiðillinn ekki í raun er háttvirtur þingmaður geir h haarde ekki að segja neitt annað en það að íslenska krónan dugi ekki nema það séu lokur og gjaldeyrishömlur í landinu þetta er í raun niðurstaða okkar flutningsmanna þessarar þingsályktunartillögu líka og þess vegna lögum við hana fram og gerum kröfu til þess að menn fari að skoða hlutina með hagsmuni íslensku þjóðarinnar fyrir augum til lengri tíma litið það liggur alveg fyrir að að verður erfitt fyrir ísland án stuðnings annarra þjóða að ávinna traust eftir það efnahagshrun sem varð í byrjun október þegar þrír stærstu bankar landsins voru þjóðnýttir og gjaldmiðillinn fór í frjálst fall var nú reyndar kominn í það nokkru áður seðlabanki íslands er trausti rúinn og það er hætt við jafnvel þó skipt verði þar um æðstu stjórnendur að hann verði það áfram ég tel að alvarlegasti hluturinn sem hefur verið um að ræða og raunar stærsti glæpurinn sem gerður var og sem olli því að við lentum í því efnahagshruni sem varð hafi verið vegna þeirra tilrauna sem var gert með fljótandi gengi ábyrgðarmennirnir eru fyrst og fremst formaður bankastjórnar seðlabanka íslands sem markaði þessa stefnu í sinni forsætisráðherratíð og sporgöngumenn hans sem höfðu ekki undan við það að halda ráðstefnur og leiða hingað aðkeypta sérfræðinga til að mæra það kerfi sem við bjuggum við en þá er spurningin þessi var nokkurn tíma nokkur vitræn glóra í því að reyna að halda uppi þeim gjaldmiðli það er flotkrónu á minnsta myntkerfinu fyrrum fjármálaráðherra el salvador einn helsti ráðgjafi alþjóðabankans manuel eins sem hér hefur komið sem hefur víðar komið að þar sem vandamál hafa komið upp í efnahagslífinu hefur skrifað mjög góða bók sem heitir að leika matador við djöfulinn það væri út af fyrir sig vert fyrir þingmenn á þjóðþingi íslendinga að lesa þessa bók manuel eins nei nei vegna þess að þá veit háttvirtur þingmaður sigurður kári kristjánsson að flokksmenn hans voru í ríkisstjórnartíð sinni undir forustu núverandi formanns bankaráðs seðlabankans í raun með fljótandi gengi með þeim hætti sem var gert að leika matador við djöfulinn með þeim hætti sem gert var varðandi þá gjaldmiðilsstefnu sem var því að lýsingin sem manuel eins kemur með í þessari bók er í raun lýsingin á því með hvaða hætti hægt er að stefna í efnahagshrun sem í raun var gert hér á landi eina stjórntækið sem seðlabankinn hafði til að koma í veg fyrir fall krónunnar var að selja erlenda gjaldmiðla það er fórna gjaldeyrisvarasjóðnum á markaði og vandamálið við það ef kemur einhver þrýstingur á lítinn gjaldmiðil eins og hér var um að ræða þá þurrkast gjaldeyrisforðinn út á skömmum tíma og seðlabankinn hafði þá engin önnur úrræði en þau að láta gjaldmiðilinn fara í frjálst fall og það var hætta sem var fyrir séð og það var hætta sem var varað við ítrekað það var þetta sem meðal annars gerðist með hvaða hætti getum við komið í veg fyrir að þessi þrýstingur skapist það er með því að hafa gríðarlega stóran og mikinn gjaldeyrisvaraforða það að hafa mikið af dauðum peningum kostar vexti það kostar peninga þannig að það er mjög dýr ráðstöfun sem við höfum að hafa gjaldmiðilsmálin með þeim hætti sem um er að ræða kosturinn við það að taka upp fjölþjóðlega mynt ég segi að það er fyrst og fremst spurningin um það að gera það sem er heppilegast fyrir íslensku þjóðina við flutningsmenn þessarar þingsályktunartillögu viljum kanna möguleikana á því að tengja íslensku krónuna við aðra mynt til dæmis norðurlandamynt eins og norsku krónuna fyrir því eru ákveðin rök það er við erum í e e s samstarfinu utan evrópusambandsins og með því og ef vilji er fyrir hendi er hægt að taka upp slíkt samstarf með tiltölulega skömmum fyrirvara þannig að við stöndum við þann möguleika og hæstvirtur fjármálaráðherra hefur þegar lýst því yfir að hann hafi áhuga á því að skoða hvort þessi leið sé fær og átt samstarf og samtal um það atriði við kollega sinn í noregi sem tók í sjálfu sér þokkalega undir það og við gerum það að tillögu okkar að þessi leið verði athuguð sem allra best spurningin er líka þessi ef þessi leið reynist ekki fær sem verður að kanna þá verðum við að leita annarra leiða og meðal annars er talað um að taka upp evru sem gjaldmiðil með eða án sambands við evrópusambandið það liggur fyrir að við getum í sjálfu sér tekið upp evrur það þýðir að við þurfum að hafa nægilega mynt til staðar til að evran geti verið okkar mynt en það mundi væntanlega verða þá í fullri andstöðu evrópusambandsins alla vega til að byrja með eins og raunar svartfellingar lentu í þeir þeir tóku upp evru einhliða kostirnir eru þeir að með því að hafa fjölþjóðlegan gjaldmiðil þá eru þeir sem eiga viðskipti við okkur það í fyrsta lagi lagi fyrir hver okkar skuldabyrði væri miðað við landsframleiðslu og það lægi líka fyrir að þeir sem ættu inni eignir þyrftu ekki að vera í vafa um það eða óttast að þarna yrðu verulegar breytingar varðandi gjaldmiðilinn og margt fleira mætti taka til það hefur því verulega þýðingu upp á það að byggja upp trúverðugleika íslensku þjóðarinnar og íslenska efnahagskerfisins að við búum við gjaldmiðil sem hægt er að treysta og það hefur þýðingu fyrir íslenskt atvinnulíf að það búi við gjaldmiðil sem hoppar ekki og skoppar upp eða niður

það lá fyrir fyrir um tveimur árum síðan að íslenska krónan væri allt of hátt skráð miðað við allar kennitölur í umhverfinu mátti sjá það að svo gæti ekki haldið áfram þessar kennitölur voru meðal annars þær að viðskiptahalli var gríðarlegur og hafði verið það um árabil það lá ljóst fyrir að erlendar vörur voru hér á óeðlilega lágu verði miðað við samkeppnisvörur innan lands sem gerði samkeppnisiðnaði gríðarlega erfitt fyrir þrátt fyrir það að allar þessar kennitölur lægju fyrir um árabil þá var samt haldið áfram lengra og lengra út í fenið þangað til gjaldmiðillinn endanlega sökk af því að lengur var ekki haldið áfram en þetta þýddi það meðal annars og gaf tækifæri til að hinir svokölluðu útrásarvíkingar gátu fjárfest með þeim hætti sem þeir gerðu erlendis það er keypt erlendan gjaldmiðil á þeirri útsölu sem var hér miðað við of hátt skráð gengi íslensku krónunnar ég verð að segja það að mér finnst þeir sem hafa haldið um stjórn gjaldeyris og gjaldmiðilsmála undanfarinn áratug hjá íslensku þjóðinni

svo maður segi og fari ekki lengra en alla vega vítavert eða stórkostlegt gáleysi þrátt fyrir ábendingar og það hvernig og hvað skyldi gera og að hverju stefni það hefur engin þjóð búið við eins stórkostlegan viðskiptahalla um árabil eins og íslendingar gerðu bandarískir hagfræðingar vöruðu við því hvað viðskiptahallinn þar í landi væri gríðarlegur og við þyrfti að bregðast þó hann væri ekki nema þriðjungur af því miðað við þjóðarframleiðslu það sem við bjuggum við í nýjasta hefti ritsins the economist er greint sem heitir reykjavík on liffey en það mun vera sú á sem dublin stendur við í írlandi þar spyrja þeir hver er munurinn á írlandi og íslandi

að það sé einn dagur og sex mánuðir en peter sunderland sem er fulltrúi írlands hjá evrópusambandinu heldur því fram að það sé annað það séu í raun fjórir stafir að um sé að ræða það að írar hafi evruna sem gjaldmiðil en íslendingar ekki þess vegna hafi írar losnað við fari vandkvæði sem íslendingar óhjákvæmilega hlutu að lenda í með sama hætti er fjallað um í financial times frá níunda febrúar að forgangsatriði varðandi íslensk efnahagsmál hljóti að vera umbætur í peningamálum þar sem íslendingar verði til að öðlast trúverðugleika að hafa gjaldmiðil sem þjónar tilgangi sínu og sé viðskiptahæfur annars staðar en bara á írlandi afleiðingar þess fyrir fólkið í landinu að búa við þetta og það hefur verið dæmt á það líka um árabil er það að við hföum búið við vaxtaokur og verðtryggingu vegna þeirrar stefnu sem fylgt hefur verið varð efnahagshrun þar sem bankakerfið hrundi en einnig það að þar sem ekki var hægt að treysta á gjaldmiðilinn sem var ónýtur þá var búin til aukaviðbótarhækja fyrir ónýtan gjaldmiðil sem hét verðtrygging